Herr Präsident! Wir alle wissen, dass wir im Zuge der jüngsten Staatsschuldenkrise, verursacht durch das Versagen der Währungsunion, ein erschreckendes Phänomen haben, nämlich massenhafte Jugendarbeitslosigkeit insbesondere in einigen der betroffenen Krisenstaaten im Süden der Europäischen Union. Dies ist eine erschreckende Sache, die wir natürlich mit allen Mitteln bekämpfen müssen. Und wenn dieses Sozialpaket auch nur ansatzweise dazu geeignet ist, diese Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen, dann soll es uns recht sein.

Das heißt, es gibt eine kulturelle Dimension neben der sozialen Dimension.